Heute ist wirklich ein Tag, an dem ein weiterer Stein des Europäischen Hauses gelegt wird. Es ist ein guter Tag, und er straft alle jene Lügen, die sagen, nach der Finanzkrise würde gar nichts passieren. Und er straft auch alle jene Lügen, die glauben, dass jetzt eine Phase der Renationalisierung eintritt.

Es bleiben einige wichtige Fragen offen, zum Beispiel die Frage Wie viel Personal bekommen diese Behörden? Was nützen diese Behörden mit den neuen Kompetenzen, wenn nicht ausreichend Personal und Budget bereitgestellt werden? Da haben wir Signale gehört, die noch nicht klar sind dafür werden wir uns gemeinsam einsetzen müssen. Die nächste Frage ist Was passiert mit dem Präsidenten dieser Finanzmarktbehörden?

Für uns als Grüne war ein wichtiger Schritt, dass wir wollen, dass wir endlich Transparenz bekommen über die entsprechenden Buchhaltungsvorschriften der großen transnationalen Unternehmen.

Darauf freuen wir uns.

Zu guter Letzt gibt es eine gemeinsame Erklärung der vier Koordinatoren im Ausschuss für Wirtschaft und Währung, dass wir die Marktinfrastrukturen und auch die zentralen Gegenparteien unter europäische Direktaufsicht stellen wollen. Darüber wird hier noch weiter zu streiten sein.

Wir dürfen dort keine Reideologisierung der Debatte zulassen. Ansonsten wird der Rat dort leider nicht nach der Gemeinschaftsmethode Vernünftiges beschließen.